Zároveň tedy je tím potenciálem, kde je možné snižovat emise. Již nyní automobilový průmysl vlastně jde tímto trendem. Jednak snižuje emise a jednak také postupně opouští spalovací motory. Týká se to samozřejmě nejen Evropské unie, jejich orgánů, ale tedy i samotných výrobců automobilů. Přesto si myslím, že návrh těch závazných limitů je možná až příliš ambiciózní.

Nicméně oceňuji jistou flexibilitu, kterou jste ponechal pro řešení jak výrobcům, tak členským státům. Děkuji a přeji hodně úspěchů.